mec, imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora, izvolite. Hvala, ministrica. Saj, glejte, to kakšen je problem, realen problem tega, končni fazi se se razume, ne. Jaz bi samo nekaj. Prvo kot prvo, bi pohvalil, vse ministre, ki ste bili v Portorožu na forumu podjetništva, ki smo bili tudi mi kot poslanci, ker je to en znak, da ni vseeno vladi glede tega, kar veste, da to je kapilara, srce, kri našega gospodarstva, so mikro-, mala in srednja podjetja in moramo jim pokazati eno tako ali pa drugačno solidarnost, če bi tako rekel, ne. Tukaj pa, jaz bom rekel, glede na to, da tisti dan sem zelo dobro vas poslušal dol in sem bil zadovoljen, da boste podprla, nekako boste nekako probala to zadevo, jih razumeti in pogledati, kaj lahko na vladni strani se še naredi. Ker tukaj morate vedeti, ni samo devet tisoč ampak je še tri tisoč oseb, ki so niso obrtniki, ki so tudi drugi dajali noter denar v ta sklad, se pravi, navadni sorodniki in drugi, kar je bilo te, ne. V bistvu jaz mislim, da so bili ti ljudje nekako opeharjeni, če bi rekli malo bolj grob izraz, bi lahko tudi ociganjeni rekli, ne v takšnem smislu, ampak pustimo to, ne. Ampak na strani verjetno tudi, kar se zdaj dogaja je to na strani, ko se skrivajo med imenom te skupščine, ki to zdaj odloča o tem, ne. Gre za blokado, kar oni želijo, tistih sto osemdeset milijonov, ki so zdaj še vedno na tem skladu, ne, ker jih hočejo prenesti na zavarovanje, ne. bo v tistem trenutku jaz mislim, da tukaj bo pa kruto, ker potem bo verjetno nula, ne bo samo trideset procentov, ampak bo tu zelo velik problem. Tukaj vidimo mi nekako zaščito tistega naj, šibkejšega člena v družbi, ki so v tem trenutku, ti kličemo ti varčevalci, ali pa kako bi rekli lahko njim, ne. Jaz verjamem v glavnem in sem prepričan, verjamem v vas, da boste nekako prisluhnila in pomagala na vladnem, nivoju, če tako rečemo, tudi pomagala tem obrtnikom, ki si res zaslužijo. Hvala, predsednik. Hvala lepa. Gospa ministrica, izvolite. hvala lepa za ...